Señor Presidente, quiero, en primer lugar, sumarme, en nombre de la delegación española del Partido Popular, a quienes han manifestado su solidaridad con las víctimas del accidente aéreo producido ayer en los Alpes ―una tragedia ocurrida en Europa que nos afecta como europeos, que nos emociona como europeos y que debe preocuparnos como europeos― y aprovechar también para agradecer el esfuerzo que están haciendo las autoridades francesas para recoger los restos de las víctimas y ayudar en cuanto pueden a que se resuelva de la mejor manera posible la investigación sobre este accidente. Quisiera también felicitar al Consejo por el acuerdo de la Unión de la Energía por dos motivos primero, porque va a servir para que luchemos mejor desde Europa contra el cambio climático y lleguemos más unidos, más firmes y más coordinados ―que es importante― a la Cumbre de París, y, segundo, porque va a ayudar a las interconexiones energéticas, que no solo permiten que las islas energéticas dejen de serlo, sino que, a través por lo menos de la Península Ibérica, pueda llegar el gas del norte de África al resto de Europa. Por otro lado, celebro también que se haya tratado la revisión de la Política Europea de Vecindad y que en ella se tenga en cuenta el peligro que supone el establecimiento del terrorismo en el norte de África, en particular en Túnez y en Libia, y solicito que en la próxima Cumbre que se va a celebrar sobre Vecindad Sur en Barcelona el 13 de abril se les envíe un mensaje claro a los terroristas Europa va a ser un muro, un muro infranqueable para el terror y para la intolerancia.